Za zásadní považuji manifestovanou podporu zprostředkovatelům v usmiřovacím procesu mezi Arménií a Ázerbájdžánem. V obsahu usnesení však postrádám výtku členskému státu Evropské unie za to, že jeho diplomaté a legislativci nepředvídali prezidentskou milost, či naopak, že v ní viděli cestu, jak se zbavit problému. Protože ázerbajdžánský prezident zřejmě neměl mnoho prostoru pro jiné jednání, nelze se divit reakci některých Arménů, kteří Budapešť podezřívají z obchodu. Na druhé straně bych očekával příslib, že Evropský parlament napomůže narovnání vztahů Arménie a Maďarska. A jistě nejvítanější by bylo, kdyby se i Evropský parlament aktivně zapojil mezi státy, které hledají mírové řešení sporů o Náhorní Karabach. Připomínám, že mnohé členské země Unie do této oblasti vyvážejí velké množství zbraní i munice.